fleiri þingfundir verða ekki haldnir á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi sem nú er orðið hið lengsta í sögunni þingsetning fer fram á föstudag fundinum er slitið